Der Kollege Caspary hat eine ausgezeichnete Arbeit gemacht, und ich stimme seinen Schlussfolgerungen zu. Aber ich muss trotzdem sagen Das Ganze ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Die Idee der Wirtschaftspartnerschaft ist hervorragend, zumal sie auch die politische Dimension und die Menschenrechte und die Unterstützung der Staatlichkeit umfasst. Aber das Interimsabkommen ist schlichtweg ein Witz, es ist eine Karikatur dieser Wirtschaftspartnerschaft.

Das ist in ihrem und in unserem Interesse. Aber auch wir Europäer sollten geschlossen agieren und nicht wie im Fall Madagaskar plötzlich anfangen, in irgendeinen Wettlauf miteinander zu treten gegen die eigenen Sanktionen. Deshalb brauchen wir Geschlossenheit nicht nur in Afrika, sondern auch bei uns.